A ekologické problémy sa pri súčasnom štýle rozvoja hospodárstva môžu prehĺbiť. Ale na druhej strane zastávam názor, že planéta nie je nijako preľudnená, že má dosť zdrojov energií a môže mať i dosť potravín na to, aby ľudia na tejto planéte dôstojne žili. Potreba celosvetovej solidarity pri podporovaní udržateľnej spotreby a výroby si však vyžaduje posilnenie spolupráce medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a vytvorenie jasného harmonogramu na plnenie stanovených politických záväzkov. Čo sa týka Európskej únie, udržateľný rozvoj je prierezovou prioritou vo všetkých procesoch a politikách Európskej únie.

To by sme sa dostali do skutočných energetických problémov.